Skutečně považuji celní unii za jeden ze skvělých projektů EU a chci poděkovat všem celníkům za vynikající práci, kterou vesměs odvádí. Ano, je pravdou, že celní řízení je mnohdy velmi složité, administrativně náročné a je naším úkolem, abychom tuto administrativní náročnost co nejvíce odstraňovali. Musíme také motivovat samozřejmě celní úřady ke spolupráci a koordinovat právě na evropské úrovni tu jejich spolupráci, která mnohdy skutečně vázne. Je to velmi důležité právě z hlediska potírání nelegálního obchodu, protože ten porušuje to právo vyžadovat plnění všech povinností. Kdo porušuje právo, většinou získává nějakou neoprávněnou výhodu a ten, kdo jej dodržuje, se potom tedy dostává do velmi nevýhodné situace, takže my bychom měli zajistit dodržování práva i na úseku právě celní unie.